Wir haben uns über die Situation schon oft auch bilateral unterhalten, wie weit tatsächlich auch die Naturschutzrichtlinien Natura 2000, die Vogelschutzrichtlinie in praktikable Methoden umgesetzt werden können. Da gibt es eben auch Auswüchse. Bei all der hochinteressanten Situation, dass wir die Artenvielfalt unbedingt wiederherstellen wollen, sie schützen wollen, dass wir ganz bestimmte Arten, die kurz vor dem Aussterben waren, auch wieder auf eine Population, auf einen Stand gebracht haben, wo wir froh sein können, dass es so ist. Wenn wir aber zum Beispiel beim Kormoran in den letzten 20 Jahren